Ich möchte mich ausdrücklich für die vorgeschlagene Definition des Antisemitismus aussprechen. Ich distanzierte mich von der Behauptung, diese Definition würde es unmöglich machen, die Politik des Staates Israel zu kritisieren das trifft nicht zu. Ich sage das als jemand, der in einer Stadt aufgewachsen ist, in der 1104 die erste Synagoge gebaut wurde. Über mehrere hundert Jahre war meine Heimatstadt Speyer als Mitglied des SchUM Bundes Hochburg jüdischer Gelehrsamkeit.

Erst nach der Französischen Revolution entstand wieder eine jüdische Gemeinde in meiner Heimat.

Antisemitismus hat eine lange historische Geschichte, hat eine tiefe Wurzel.